Ebben az Európában nem akadályozza az anyanyelvhasználatot semmiféle törvény még Szlovákiában sem. Reméltem azt is, hogy a jelen pénzügyi krízis nem csak csökkenti a termelést és növeli a munkanélküliséget, hanem alkalom, hogy az Unió költségvetését reformértékű lépésekkel jobbá tegyük.

Reménykeltő volt, hogy az Európai Bizottság és a Tanács ezzel összhangban nyilatkoztak. Az előterjesztés ismeretében szomorúan állapítom meg, hogy a szép szavakat nem teljesen sikerült a számok nyelvére lefordítani. Ideje szembenézni a ténnyel, hogy az Unió költségvetésével senki nem elégedett. A költségvetés bevételi oldala a tagállamok számára komoly teher, de a rendelkezésre álló összeg nem elegendő a célok elérésére. Messze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól. Nagy összegeket költünk a mezőgazdaságra, de például a tejtermelőket kezelhetetlen válság sújtja. A kiadási oldal legnagyobb tétele a kohéziós politika, de a régiók közti eltérések inkább nőnek, mint csökkennének. Az Európában született és kiképzett kutatók az Unión kívül dolgoznak, így az innováció terén is lemaradunk. Azt reméltük, hogy a válság esély lesz arra is, hogy átrendezzük sorainkat, és eredményesebb, a polgárok számára érzékelhetőbb lesz az Unió költségvetése. Reméltük, hogy a költségvetést nem csak a szabályoknak megfelelően, és korrupciómentesen használjuk fel, hanem a kiadásoknál figyelembe vesszük, hogy mely programok adnak valóban értéket, hoznak eredményt a pénzünkért.

A Parlament megpróbálja majd úgy alakítani a költségvetést, hogy annak világosabb üzenete legyen a polgárok számára. Azokat a tételeket akarjuk megnövelni, amelyek segítenek a krízis kezelésében. Ezzel kapcsolatban beterjesztjük elgondolásunkat a gazdaságélénkítési terv megvalósításáról.

Azt szeretnénk, ha a krízis kezelését ne csak az e célból nevesített terv pár milliárdja, hanem a költségvetés majd minden tétele hatékonyan szolgálja, hogy az európaiak észrevegyék, az Unió nem felesleges kiadás, hanem hatékony eszköz problémáik megoldásában. Ehhez kérem a képviselők, a Tanács és a Bizottság támogatását.